Zwei Millionen Unionsbürgerinnen und bürger haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das geht mir zu Herzen Das sind Frauen, das sind Kinder, das sind Menschen in Haushalten, die diesen Zugang in Zukunft bekommen sollen.

Im Detail war der Vorschlag aber aus meiner Sicht und aus unserer Sicht zu zentralistisch und zu bürokratisch und nicht Richtung Zielerreichung gerichtet. Ich freue mich daher, dass mit harter Arbeit hier im Parlament, vor allem unter der Führung des Berichterstatters Michel Dantin, vieles gelungen ist. Das Parlament hat sich gewissermaßen wie eine Kläranlage für das, was aus der Kommission gekommen ist, betätigt. Das Gute ist weitergegangen, im Ausschuss konnten wir aber auch vieles verbessern, viel Gutes beimengen und vieles, das aus unserer Sicht nicht gut war, auch weglassen. Ich danke daher dem Berichterstatter dafür, dass das so möglich war. In den parlamentarischen Prozess haben sich auch mehrere Landtage meines Heimatlandes und der Bundesrat des österreichischen Parlaments eingebracht.

Gleichzeitig muss ich aber sagen, was aus dem Ausschuss gekommen ist, ist noch nicht genug. Es gibt noch immer eine Verzweifachung eine Verdoppelung der Kosten für Qualitätskontrollen im Bericht, weshalb wir diesem Bericht so nicht zustimmen können.